þrátt fyrir ákvæði fjórar málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundir geti staðið lengur í dag það er þar til umræðum um dagskrármálin er lokið er óskað eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta